Und damals war die Frage von Garantiefonds schon auf dem Tisch. Diese Frage wurde damals offensichtlich von der Mehrheit als nicht genügend wichtig oder bedeutend angesehen.

Denn nachgeregelt muss hier werden. Erstens erfordert es unsere ständige Aufmerksamkeit, dass Fahrgastrechte, die wir hier zum Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten beschließen, eingehalten werden.

Das braucht unsere Beobachtung, das braucht das Nachregeln.

Denn man muss sich ja nur die Geschichte dieses letzten Falles genau anschauen Da gab es am letzten Tag noch Meldungen, dass ohnehin alles in Ordnung sei, und viele Leute haben sich dann darauf verlassen. Bei so einer Lösung muss allerdings garantiert sein, dass alle Beteiligten einen fairen Beitrag leisten und es nicht zu einer Situation kommt, wo wenige Fluglinien, unter anderem Low Cost Airlines sich gemütlich zurücklehnen und das Risiko von den anderen tragen lassen. Denn ein fairer Markt schützt nicht nur Passagiere, sondern er schützt auch die Mitbewerber vor unlauteren Praktiken.